Wir haben nicht genügend Bienen, wir haben auch nicht genügend Imker.

Erstens, ohne breit angelegte wissenschaftliche Forschung ist das Bienensterben nicht effektiv zu erklären, geschweige denn wirksam zu bekämpfen.

Ich möchte die Kommission bitten, sich daran zu orientieren.